Gwałtowne starcia w Maaluli, gdzie rokrocznie odbywa się Święto Dnia Krzyża sciągające z całej Syrii wyznawców wszystkich religii, oraz atak na klasztor św. Tekli dom dla zakonnic i sierot wyznających zarówno chrześcijaństwo, jak i islam sprawiły, że coraz więcej chrześcijan żyje w niepewności, obawiając się o życie swoje i swoich najbliższych. Społeczność chrześcijańska i muzułmańska w Syrii przez setki lat współżyła w pokoju, dając światu przykład swojej mądrości, tolerancji i dojrzałości.